Mehr als 40 der Europäer auch der Menschen in diesem Plenarsaal werden in ihrem Leben an Krebs erkranken. Wir alle kennen das Gefühl, das damit verbunden ist Hilflosigkeit, man will es nicht wahrhaben. Du hörst den Ärzten zu, du verweigerst die Realität, und du weißt trotzdem Jeder zweite Krebspatient wird daran sterben. Du fühlst dich machtlos. Das sind die Gefühle, die hinter dieser existentiellen Frage Krebs stehen, und deswegen ist diese Frage unsere Frage, unsere politische Frage auf europäischer Ebene. Drei von vier Europäern das ergaben Umfragen haben gefordert, dass die Krebsbekämpfung ein Topthema Europas werden muss. Wir als Europäische Volkspartei, wir wollen genau dieses dieser Forderung der Europäer nachkommen. Europäische Forscher haben uns ja bereits gezeigt, was medizinischer Fortschritt alles erreichen kann. Bei Brustkrebs beispielsweise werden acht von zehn Patienten mittlerweile geheilt. Gemeinsam mit 15 führenden Krebsforschern, von Finnland bis Portugal, von Frankreich bis Rumänien, haben wir als EVP habe ich auch als Spitzenkandidat in diesem Frühjahr einen Masterplan vorgelegt, der Europa im Kampf gegen Krebs wirkungsvoller machen kann. Warum Europa? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Krebs ist ziemlich komplex

Hier kann Europa wenn wir zusammenarbeiten allein schon wegen der schieren Größe der Fälle und der Daten, die dahinterstehen, viel mehr wissenschaftliche Erfolge erreichen, wenn wir kooperieren und zusammenarbeiten.

Wenn es uns gelingt, diese Daten zusammenzubinden, wenn uns gelingt, einen gemeinsamen Plan im Kampf gegen Krebs zu entwickeln, dann werden wir erfolgreicher sein. Professor Angelika Eggert von der Berliner Charité schrieb mir beispielsweise Mit einem ambitionierten, europäischen Ansatz können wir in zehn Jahren neun von zehn Kinderkrebspatienten erfolgreich heilen. Professor Thierry Philip aus Paris ergänzte In der Kombination von Prävention und Früherkennung, mit Hilfe von personalisierter Medizin könnten wir die Überlebensraten der Patienten mit bösartigen Tumoren schlicht verdoppeln. Das ist machbar, und dem müssen wir uns jetzt zuwenden. Was ist konkret zu tun? Wir brauchen zunächst eine gemeinsame Krebspräventionsstrategie.

Wir müssen als Zweites alle unsere bisherigen nationalen Krebsdatenbanken endlich zusammenschalten, ein European Digital Datacentre für diese Krebsdateien schaffen, damit wir Krebs früher bekämpfen können. Wir brauchen eine gemeinsame Früherkennungsstrategie Lasst uns erfolgreich Krebs rechtzeitig heilen! Und als Viertes Wir dürfen niemanden zurücklassen. Gerade in mittel und osteuropäischen Ländern haben Krebspatienten heute um 30 weniger Chancen, geheilt zu werden, als in westeuropäischen Ländern. Dieser Zustand ist in Europa inakzeptabel, und deswegen Mit modernen Formen der Telemedizin können wir in Mittel und Osteuropa viel an Standards erhöhen. Zu guter Letzt Lassen Sie uns auch an die Angehörigen denken, die von diesen Krebsfällen betroffen sind. Eine Krebspatienteninitiative, die die Sorgen der Angehörigen in den Blick nimmt, sollte unser gemeinsames Ziel sein. Uns als Europäischer Volkspartei ist es wichtig, jetzt zu starten. Wir haben ein neues Mandat von den Bürgern Europas bekommen, jetzt liegt es an uns, Fortschritte zu machen. Deswegen beantragen wir als Europäische Volkspartei nicht nur, dass es heute die Debatte gibt wir beantragen nicht nur, dass wir weitere Schwerpunkte bei diesem Masterplan brauchen, basierend auf den bisherigen Arbeiten der Kommission, sondern wir wollen als Europäische Volkspartei auch, dass es zukünftig einen Sonderausschuss des Europäischen Parlaments gibt, der sich als Ausschuss mit dieser Krebsstrategie beschäftigt.